Oggi siamo qui a sostenere anche le ragioni delle mamme NO PFAS della regione Veneto, mamme per cui l'acqua da fonte di vita si è trasformata in fonte di morte. Per questo chiediamo che venga settato a zero il livello di tolleranza per la presenza di tali sostanze nell'acqua. Non si può accettare la logica che pone la profittabilità economica sopra la salute delle persone. La normativa europea ci obbliga a far prevalere il principio di precauzione. Queste sostanze e tutti i loro derivati devono essere vietati. Dato che non possono applaudire dalla platea, applaudo io loro da qui.